Het zogenaamde CEF programma gaat niet alleen over transport, maar ook over energie en telecom. Ik denk dat we de afgelopen periode hebben bewezen dat dit een van de beste investeringsprogramma's is die de Europese Unie kent. Het gaat hier namelijk niet over subsidies of over overdrachtsuitgaven, maar puur om goede investeringen in de toekomst van diezelfde Europese Unie. Dit debat vanavond, meneer de Voorzitter, is bedoeld om commissaris Bulc de laatste push te geven om dat CEF programma overeind te houden en om wat mijn collega Marinescu zei zo mogelijk uit te breiden. Dit gaat echt over de toekomst van de EU en het is meer dan de moeite waard om daar vanavond op dit late tijdstip nog een debat aan te wijden.